ensuite, mes collègues et amis, Hahn et Andor prendront la parole tour à tour dans ce débat auquel nous participons sur les autres questions orales qui touchent à d'autres secteurs la cohésion, l'emploi, la dimension sociale, la recherche et le développement. Vous me permettrez, en notre nom à tous les trois, de remercier l'ensemble des rapporteurs et le Parlement pour cette initiative, qui se situe à un moment extrêmement grave et exigeant pour nous tous, celui d'une crise économique, avec les récentes difficultés de l'euro, qui mettent évidemment en exergue l'interdépendance entre tous nos États membres et la nécessité de coordonner les politiques économiques de nos pays. C'est le moment de réagir et d'agir, et le plus possible ensemble, dans un contexte d'incertitude et de crise. Les décisions prises ces derniers jours ont été nous le pensons très importantes. Je ne reviens pas sur le long débat qui a lieu ce matin avec mon collègue Olli Rehn. Il est évident que nous devons mettre en place les instruments d'une coordination renforcée de nos politiques économiques et nous pensons que cette stratégie Europe 2020 est probablement le premier instrument d'une nouvelle politique économique renforcée et coordonnée.

La crise de l'euro que nous venons de traverser nous prouve à quel point cette position reste pertinente.

Hoang Ngoc sur ces sujets. Et puis, il y a, Mesdames et Messieurs les députés, un deuxième préalable pour réussir 2020, c'est de remettre notre économie, nos économies en marche sur des bases saines ou assainies.

La Commission, sur ces sujets, je vous le promets, tiendra sa feuille de route. D'ici un an, nous aurons mis sur la table l'ensemble des propositions législatives nécessaires pour concrétiser les engagements pris ensemble au G20, autour de quatre grands chantiers la transparence, la responsabilité, la supervision et la prévention des crises.

Je pense au paquet supervision financière et au dossier des fonds alternatifs. Nous devons restaurer la confiance.

Le débat, cet après midi d'ailleurs, le démontre la relance du marché intérieur, la politique territoriale au service de toutes les régions, y compris les plus lointaines comme les régions ultrapériphériques, la cohésion, la gouvernance économique, la viabilité des finances publiques, l'emploi, l'enseignement et la recherche. Quand on parle d'Europe 2020, de quoi parle t on? Je pense que cette stratégie 2020 doit nous permettre de mieux mettre en perspective les politiques économiques de nos États membres afin d'éviter certains déséquilibres voire certaines concurrences à l'avenir

Mais tout en répondant à l'urgence de cette crise, nous devons préparer l'économie à moyen et à long terme.

Et enfin aussi, la promotion de l'inclusion sociale à travers la lutte contre la pauvreté. Lors du Conseil européen de juin, il faudra fixer des indicateurs chiffrés pour l'éducation et l'inclusion sociale. Ce travail est en cours dans différentes formations du Conseil concernant ces deux objectifs. Il est très important de bien comprendre que la stratégie 2020 n'est pas seulement une vision. C'est avant tout un programme concret de réformes à mettre en œuvre et voilà pourquoi nous proposons sept initiatives phares dans le cadre de cette stratégie. Au delà de ces initiatives phare, des instruments européens, notamment le marché unique, des leviers financiers, des instruments de politique extérieure seront également mobilisés pour supprimer certains blocages. Je voudrais d'ailleurs saluer le rapport de Mario Monti présenté il y a quelques jours, comme je veux rendre hommage au travail intelligent de Louis Grech, qui donne une dimension humaniste et plus concrète, comme je le souhaite moi même, au marché intérieur.

Dès lors, des mécanismes de gouvernance plus efficaces ont été proposés, qui engagent à tous les niveaux les États membres, mais aussi la Commission pour le suivi. Europe 2020, c'est également adopter des réformes à mettre en œuvre au sein même des États membres. Ceux ci devront soumettre des programmes nationaux de réformes d'ici la fin de l'année, de manière coordonnée, avec un programme de stabilité et de convergence, tout en respectant le pacte de stabilité et de croissance.

Enfin, la Commission en appelle au Parlement européen pour qu'il joue davantage encore, comme il le fait si bien, son rôle dans cette nouvelle stratégie. En période de crise, nous voulons envoyer des messages clairs aux États membres. C'est le but des lignes directrices intégrées proposées par la Commission. Celles ci ne seront pas adoptées avant que vous ayez vous même rendu votre avis.

Il nous faut viser un accord politique à l'occasion du Conseil européen du mois de juin. Soyons clairs, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président, dans tout le reste du monde, on met déjà en place des stratégies socio économiques sur le moyen terme. L'Europe ne peut pas rester en repli.

Il y a d'autres exemples et c'est un engagement très important. Pour conclure, je veux confirmer que la Commission jouera, comme vous le souhaitez, son rôle d'une manière volontariste, pour mettre en œuvre cette stratégie et construire avec vous cette nouvelle croissance, que les citoyens attendent, plus qualitative, plus durable et plus juste.